Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, j'étais, en effet, en Côte d'Ivoire pour diriger cette mission d'observation électorale de l'Union européenne.

Tout le monde voulait que cela se termine avec ces élections.

Il suffit de regarder ce qui s'est passé au niveau du vote dans les casernes, au premier, comme au deuxième tour.